Herr Präsident!

Lady Ashton verfolgt die Situation ganz genau und ist tief betroffen alles so weit, so schön. Doch was hilft das den Demonstranten? Wenig natürlich! Denn diese kämpfen für Freiheit, sie kämpfen gegen die Diktatur der Moslem Bruderschaft und genau gegen diese Regierung, die in den letzten Jahren von der EU über 1 Mrd.

Man hat in Kairo offensichtlich kein Interesse an der Umsetzung der EU Forderungen. Man will sich zwar nichts vorschreiben lassen, aber das Geld will man trotzdem. Daher ist die Vergabe finanzieller Mittel an klare Bedingungen zu knüpfen.